Monsieur le Président, le Parlement européen doit se saisir d'événements qui ont eu lieu entre la France et l'Espagne, mais qui concernent la démocratie européenne dans son ensemble. Aurore Martin est une militante politique basque de nationalité française, résidant en France, contre qui l'Espagne a lancé un mandat d'arrêt européen pour des infractions liées à son appartenance au mouvement Batasuna, mouvement interdit en Espagne en raison de ses liens supposés avec l'ETA.

Or, il a été procédé récemment à son arrestation par la police française et elle a été remise immédiatement à la police espagnole. Comment admettre que l'Union européenne, qui a vocation à améliorer les libertés des citoyens européens, laisse détourner la procédure du mandat d'arrêt européen pour arriver à niveler par le bas les libertés politiques en Europe?